Według szacunków, około 40 milionów obywateli Wspólnoty Europejskiej dotyka skrajne wykluczenie cechujące się przede wszystkim brakiem dostępu do odpowiedniej ilości i jakości pożywienia. Program dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących rozprowadzał rocznie około pół miliona ton żywności pochodzącej z publicznych zasobów interwencyjnych. Polska uczestniczyła w programie od czasu wejścia do Unii Europejskiej, a w ostatnich latach była trzecim krajem pod względem wielkości budżetu przeznaczonego na pomoc najbiedniejszym.

Poprzedni program dowiódł swojej skuteczności i mam nadzieję, że również obecny, choć nie tak doskonały, także spełni swoje zadanie.